Nemůžeme však být spokojeni s čerpáním evropských strukturálních fondů.

Pro aktuální vyjednávání dohod o partnerství proto opětovně apeluji na maximální zjednodušení systému dotací stejně jako na jasné požadavky ze strany Evropské komise. Velké části chyb v budoucích programech totiž může Komise předejít, pokud státům v předstihu jasně vysvětlí, co po nich v budoucnu bude chtít. Druhá moje výtka se týká způsobu, jakým Evropská komise informuje občany o tom, za co vydává veřejné prostředky. Současný systém, kdy na stránkách Komise dohledáte pouze rozpočtové kapitoly, a zbytek musíte zkoumat u příslušných přidružených agentur, což se týká i výkonné agentury pro TEN T, vyžaduje, aby si občané nejprve vystudovali evropská studia, pokud chtějí systému rozumět.